Völlige Unklarheit, und das kann doch keine seriöse Grundlage für Verhandlungen sein! Wir brauchen Klarheit intern für die Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien, aber auch darüber hinaus!

Wir brauchen auch hier Klarheit in einer Situation, wo das Welthandelssystem eh in einer destabilisierten Situation ist. Und wir brauchen auch für unsere Handelsverträge in Zukunft z.

Also die dringende Bitte an die britische Regierung Klarheit schaffen, damit wir auch weiter vorankommen können!